Es gibt zwei Themen, die besonders bewegend sind.

Schauen Sie der Wirklichkeit ins Auge Wir brauchen einen Schuldenschnitt, zumindest in Griechenland, vermutlich auch in Portugal. Da wird kein Weg daran vorbeiführen. Je später Sie diese Frage angehen, umso kostspieliger wird es, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch im gemeinsamen Glauben an das europäische Projekt. Was da in Griechenland weiterhin passiert, führt zu einem Aufschaukeln von Emotionen. Wir waren mit einer Sonderdelegation vor Ort Die Grundstimmung ist, dass die EU schuld ist an den Problemen in Griechenland weil nicht ordentlich kommuniziert wird und weil auch die notwendigen Schritte, die heute schon deutlich absehbar sind, nicht eingeleitet werden.